Frau Präsidentin, Herr Kommissar!

Es wird immer einen Wettbewerb geben zwischen europäischen Verordnungen und Richtlinien und Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort.

Wir haben immer wieder das Problem, wenn wir dann im laufenden Verfahren Anfragen an die Kommission richten, bekommen wir immer wieder die Antwort Wir gehen davon aus, dass das Mitgliedsland x die bestehenden Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union umsetzt und angemessen anwendet.

Es ist suboptimal gelaufen, es ist aber abgeschlossen und wir haben eine Lösung für die Zukunft aber leider nicht für die Vergangenheit.